voti espressi.

di sì. Per votare, bisogna apporre una crocetta sulla casella corrispondente al nome del candidato scelto. Vi ricordo che è possibile votare per un solo candidato. Qualora vogliate rettificare il voto, chiedete una nuova scheda a un usciere, il quale ve la consegnerà in cambio della scheda errata, che sarà distrutta. La presenza sulla scheda di scritte o segni diversi da quelli necessari per esprimere il voto ne comporterà l'annullamento lo stesso dicasi se si vota per più di un candidato. Piegate la scheda in quattro prima di inserirla nella busta. Per chi lo desideri, vi sono cabine elettorali all'ingresso dell'emiciclo. Per la votazione, vi invito a servirvi dell'urna che corrisponde alla prima lettera del vostro cognome la prima urna è per le lettere A e B la seconda urna è per le lettere C e D la terza urna è per le lettere da E a G la quarta urna è per le lettere da H a K la quinta urna è per le lettere L e M la sesta urna è per le lettere da N a R la settima urna è per la lettera S e T l'ottava urna è per le lettere da U a Z Non potete votare finché non dichiarerò aperto il voto. Non procederò alla chiama dei deputati ma mi limiterò ad annunciare l'apertura e la chiusura della votazione. I nomi dei deputati che hanno partecipato a una votazione a scrutinio segreto sono pubblicati nel processo verbale, ragion per cui vi invito a firmare l'elenco di presenza prima di depositare la scheda nell'urna. Vi ricordo, per la votazione, di depositare la scheda elettorale nell'urna che corrisponde alla prima lettera del vostro cognome. All'atto di votare, vi invito a mostrare allo scrutatore un documento d'identità o il vostro badge. Gli scrutatori voteranno alla fine dello